W pełni popieram wypowiedź mojego kolegi, ale mam pewien dylemat, jakieś rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony Pan mówi w imieniu swojej grupy politycznej, że trzeba bronić wartości europejskich, że trzeba rozmawiać, a z drugiej strony są koledzy i koleżanki z Węgier, którzy tym wartościom zaprzeczają. Czy Państwo w swojej własnej grupie rozmawiacie na ten temat i macie jasne stanowisko po której stronie stoicie, czy nie macie?